Es steht dementsprechend auch Rumänien oder Bulgarien offen zu entscheiden, welchen Staatsbürgern sie die Einreise in ihr Land erschweren oder auch erleichtern. Für sinnvoll halte ich auch die Asylpolitik von Kanada, die zwischen Antragstellern aus demokratischen und undemokratischen Ländern durchaus unterscheidet. Denn Asylant kann schon von der Definition her nur jemand sein, der aus einem Land kommt, in dem er verfolgt wird, was auf demokratische EU Staaten wohl kaum zutrifft.

Kanada war und ist grundsätzlich ein großzügiges Einwanderungsland.